Señor Presidente, como ponente permanente del Parlamento Europeo para acción humanitaria, quiero subraya tres puntos en primer lugar, la necesidad de fortalecer nuestro papel en la prevención y resolución de conflictos en segundo lugar, la necesidad de aportar coherencia a nuestras políticas de desarrollo, para garantizar que el flujo de emigrantes y de refugiados no sea la única solución en muchas partes del mundo y, en tercer lugar, la necesidad de aplicar las leyes internacionales de acción humanitaria y de respeto de los derechos humanos. Nuestro ejemplo aquí es lo que nos da fuerza hacia fuera. Y quiero señalar, siguiendo a la Alta Representante, que el furor destructivo de Marte suele crear tantos problemas como resuelve, pero el encanto y el hechizo de Venus a veces no funciona muy bien en un mundo rodeado de conflictos. Por tanto, tenemos que poner a Venus y a Marte a trabajar juntos y en eso consiste precisamente una estrategia.